Señora presidenta, señores comisarios, gracias por sus propuestas, pero me temo que ninguno de los escenarios propuestos por la Comisión es realmente compatible con limitar a tiempo el calentamiento global a un grado y medio, y eso no puede ser, porque, con esos escenarios, el sur de España podría convertirse en un desierto y los próximos refugiados climáticos podrían ser las y los andaluces.

Y digo yo, ya que vamos a descarbonizar la economía, por qué no hacerlo bien ahora es decir, más rápido y con más ambición, para cumplir el Acuerdo de París tal y como pedimos en el Parlamento Europeo. Esto significaría miles de empleos y una economía mucho más próspera, además de grandes beneficios para la salud. A pocos días de la COP24, estamos perdiendo la oportunidad de liderar la ambición climática mundial.